Hvala, gospod podpredsednik. Spoštovana ministrica, kolegice in kolegi! Poslanec Primož Siter je v svojem poslanskem vprašanju ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izhajal iz domnevnega neprimernega delovanja strokovnih delavcev centra za socialno delo v situacijah, ko se zgodi ali dogaja družinsko nasilje. V povezavi s tem se je poslanec v prvi vrsti osredotočil na delo centrov za socialno delo, organizacijo služb in reorganizacijo centrov. Naj uvodoma v stališču poslanske skupine Desus današnje razprave v odgovoru ministrice spomnim, da se je reorganizacija centrov za socialno delo izvedla pod sloganom "na teren bližje ljudem". Kot del koalicije, ki je v prejšnjem mandatu državnega zbora izpeljala dolgo pričakovano reorganizacijo centrov za socialno delo smo se v naši poslanski skupini strinjali, da je reorganizacija potrebna. Zavedajoč se, da so centri skozi ves dolgoletni obstoj, praktično so socialne službe prisotne na naših tleh že več kot pol stoletja, dobivali vedno nove in nove naloge tako s strani države kot s strani lokalnih skupnosti, sama organizacija in način dela pa se v vsem tem času praktično nista veliko posodabljala. Strokovni delavci so se začeli utapljati v papirologiji, terensko delo je praktično zamrlo. Jasno pa je, da ni dovolj, da državljanom in državljankam, ki so potrebni takšne ali drugačne pomoči, samo v ustavi, z zakonom in z odločbo zagotavljamo nekaj pravic socialnih transferjev in socialnih transferjev. Ljudje, ki so v takšni ali drugačni stiski, potrebujejo v veliki večini drugačen pristop. Pristen stik z neko osebo, ki je usposobljena za to, da lahko pomaga, je vreden več kot sama odločba. Nekatere občine smo oziroma so zagotovile prostore in informacijsko bazo, da so se lahko zainteresirani oglasili se svojimi problemi in težavami bližje svojemu domu. Običajno je namreč, da ljudje, ki potrebujejo centre za socialno delo, nimajo svojega prevoza ali imajo drugačne fizične omejitve. Nasilje v družini je še posebej pereča in zelo občutljiva tema, saj gre za kršenje temeljnih človekovih pravic, ki se kaže kot grobo zlorabo fizične in psihične moči ene osebe nad drugo. Ko je kot žrtev vpleten na primer otrok ali starejša slabotna oseba, je zgodba še toliko hujša. Zato ta družbeni problem zahteva veliko mero pozornosti, odzivnosti pristojnih in seveda ničelno toleranco družbe in slehernega posameznika do teh dejanj. V skladu s sestim členom, šestim členom Zakona o preprečevanju nasilja v družini so državni organi nosilci javnih pooblastil, izvajalci javnih služb, organi lokalnih skupnosti ter nevladne organizacije, ki pri svojem delu zaznajo okoliščine, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje, dolžni o tem takoj obvestiti center za socialno delo, razen seveda v primeru, če žrtev temu izrecno nasprotuje in ne gre za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Vsakdo in ne glede na to, da je zavezan k poklicni molčečnosti, zlasti pa strokovni delavci in delavke v zdravstvu ter osebja v vzgojno-varstvenih in vzgojno-izobraževalnih zavodov, pa mora takoj obvestiti center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo kadar sumi, da je žrtev nasilja otrok. Torej, imamo več služb, ne samo centra za socialno delo, ki se ukvarjajo z nasiljem v družini in ti morajo primerno odreagirati v in postopati v primeru opaženih oziroma ugotovljenih znakih nasilja. Tukaj se lahko postavi vprašanje, ali naredijo dovolj, da je dejanje nasilja sploh odkrito, in če se ne, in če se ne naredi vse, kar je potrebno, da se na ustrezen način pomaga žrtvi sami in da je na koncu koncev izvedena tudi primerna obravnava povzročitelja. Ne glede na to, pa so centri za socialno delo osrednje institucije pri obravnavanju nasilja v družini, je po oceni poslanske skupine Desus ključ za ustrezno odzivanje na pojavnost nasilja v družini zelo široka obravnava primerov nasilja in seveda odzivnost ter strokovna usposobljenost vseh prej omenjenih služb, ki se pri svojem delu srečujemo, srečujejo s posledicami nasilja. V naši poslanski skupini Desus smo bili seznanjeni, kaj konkretno je vodilo poslanca Siterja, da je postavil poslansko vprašanje, o katerem razpravljamo danes. In iz tega, kar nam je znano, bi si upali zaključiti, da ni bilo ustreznega odziva s strani zdravstvenega osebja. Ne glede na to, pa bi iz vrst naše poslanske skupili poslanske skupine opozorili še na centre za socialno delo. Ministrica je v svojem odgovoru na poslansko vprašanje na prejšnji seji zbora že odgovorila med drugim tudi na vprašanje kadrovskih krepitev na centrih. Povedala je, da so se centri v luči reorganizacije krepili z novimi zaposlitvami že v letih dva sedemnajst in dva osemnajst in da se ta trend nadaljuje tudi v letošnjem letu. To je vsekakor za pozdraviti. Bi pa bilo zaposlovanje potrebno še okrepiti, če kot socialna država resno želimo stati za tem, da delo v centru bolj približamo ljudem, torej da krepimo terensko delo sociale. Ko bomo delo strokovnih delavcev približali ljudem, bomo dobili tudi realnejšo sliko o tem, kdo je upravičen do večje pozornosti in s tem pomoči. Lahko se celo pokaže, da je dejansko stanje glede na papirne podatke precej drugačno. In če na koncu pogledamo za primerjavo druge evropske države, imajo v povprečju na sto tisoč prebivalcev zaposlenih okoli tisoč osemsto petdeset socialnih delavcev. Pri nas, kjer nas je dva milijona, pa je vseh zaposlenih na centrih za socialno delo samo tisoč devetsto. Od tu lahko tudi črpamo argumentacijo za realno povečanje zaposlitev na centrih za socialno delo. Hvala.